Zde je bilance toho, co bylo uděláno, ale co také ještě bude uděláno, jasné cíle chránit životy, zajistit ochranu těch, kteří to potřebují, efektivně chránit vnější hranice Evropské unie a přerušit obchod s lidmi. Evropský parlament navrhuje řešení prvotních příčin migrace, to znamená podporovat stabilitu a ekonomiku v zemích původu. Nejsou to jen slova. Evropská unie vynaložila už sedmnáct miliard EUR za uplynulé období na řešení migrační krize, včetně mobilizace lidských kapacit a legislativy. Já bych se chtěla na závěr zeptat pana komisaře, který zde zmínil pomoc Libyi při ochraně jižních hranic, chtěla bych vědět jakými konkrétními prostředky tuto pomoc Evropská unie připravuje?